Demain, concrètement, la Commission européenne pourra dire à un pays qu'il dépense trop, qu'il n'a pas une vision économique au goût de Bruxelles. Alors, évidemment, je vous l'annonce tout de suite, il y aura d'un côté les privilégiés et de l'autre les pestiférés. Il y aura des gouvernements amis qui sont un peu les chouchous de la Commission, comme celui de M.

C'est une drôle de conception de la démocratie, une drôle de conception du respect de l'état de droit. Donc, accepter ce chantage scandaleux aux fonds européens, de la part de la Commission, revient à lui confier les clés de nos finances publiques et quand je vois les résultats des politiques d'austérité en Grèce, au Portugal, en Espagne, cela ne donne pas du tout